frú forseti ég vil þakka háttvirtum þingmanni lilju mósesdóttur fyrir ágæta ræðu hún var reyndar dálítið mikið í fortíðinni lítið í framtíðinni og eiginlega ekkert í núinu mig langaði til að spyrja háttvirtan þingmann af því að hún nefndi ágætishugmynd það er að laun yrðu hækkuð stórlega hjá fjármálaeftirlitinu hvort hún muni þá fara upp fyrir laun forsætisráðherra í því sambandi ég hef fengið mér mjög góðan sérfræðing frá útlöndum sem sættir sig ekki við minna en tvö til þrjár milljónir á mánuði hvernig það fer saman við það þar sem hún talaði um að minnka launamun í landinu og líka það að menn eigi að setja almannahagsmuni umfram eigin hagsmuni það er að vera ekki að ráða þá sem setja eigin hagsmuni umfram almannahagsmuni hvað hún ætli að gera við mann sem er afskaplega fær á þessu sviði en vill fá há laun af því að hann setur eigin hagsmuni umfram hærri eigin almannahagsmuni og er bara mannlegur að því leyti svo segir hún að faglegt mat eigi að koma í veg fyrir sérhyggju og nú líst mér á ég vildi gjarnan fá nánari útlistun á því hvað þetta þýðir áður en farið er að senda mann í sálfræðipróf og sjá til hvort það er virkilega fólk sem hugsar svona vinstri fái vinnu aðrir sem hugsa til hægri fá ekki vinnu hvort þetta sé ný stefna sem við munum sjá fram í hinu nýja kommúnistiska íslandi svo talaði hún um að lækka skatta og ég eins og ég spurði hér og hef spurt nokkrum sinnum eru hækkandi skatttekjur ríkissjóðs merki um lækkandi skatta sem hlutfall af þjóðarframleiðslu á nánast hvaða mælikvarða sem er